Domnul președinte, zilele astea se fac șapte ani de când avea loc ultima evaluare tehnică a dosarului României privitor la Schengen. Din vara lui 2011, Comisia și Parlamentul consideră că România e gata să între în zona de circulație liberă.

Argumentul a fost că securitatea zonei Schengen e afectată de felul defectuos în care funcționează statul de drept din România. Mecanismul de Cooperare și Verificare a devenit astfel cheia care trebuia să deschidă poarta Shengen. În ultimii cinci ani, guvernele de la București au avut trei atitudini referitoare la MCV.

Guvernul Ponta și majoritatea PSD PNL au aruncat România, în vara lui 2012, într o criză instituțională foarte gravă, adăugând noi criterii de îndeplinit în dosarul MCV. Ulterior, supărați că europenii așteptau o justiție independentă, premierul Ponta și ministru de externe Corlățean au zis că nu i mai interesează Schengen ul. A doua atitudinea, a fost efortul de a îmbunătăți funcționarea justiției. E perioada scurtă, din păcate, în care premier a fost Dacian Cioloș. În fine, de la începutul anului, asaltul împotriva domniei legii a fost reluat de guvernele Grindeanu și Tudose. Majoritatea PSD ALDE vrea limitarea independenței magistraților și protejarea corupților. În ianuarie au folosit o ordonanță de urgență adoptată la miezul nopții. De câteva săptămâni au la îndemână o mașină de vot, bine unsă de corupți, de veleitari sau de deputați incompatibili. Cum criticii de acum 6 ani din alte state membre nu și au schimbat opinia despre relația Schengen MCV, câtă vreme nu va fi dreptate în România, nu va fi nici libertate deplină de mișcare pentru români.